Señor presidente, este es un informe importante —los Objetivos para el Desarrollo Sostenible—. Quiero destacar en mi explicación que me gusta mucho más la evolución que ha tenido en el desarrollo del Pleno que lo que inicialmente se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente. Es una respuesta a la Comunicación de la Comisión sobre la acción europea para la sostenibilidad y, lo que inicialmente se aprobó en esta comisión fueron cuestiones bastante injustas con la política agraria comunitaria.

Quiero destacar que esta política agraria comunitaria ya en su última reforma hizo grandes esfuerzos medioambientales, se incorporó un aspecto tan importante como es el greening que está suponiendo esfuerzos importantes para todos los agricultores y ganaderos europeos.